Je pense aussi qu'il y a une grave lacune au niveau européen.

Les crises politiques et sécuritaires en République centrafricaine provoquent un drame humain sans précédent, avec des violations massives des droits de l'homme, qui constitue une menace pas seulement pour la République centrafricaine mais aussi pour toute la région. Je voudrais d'ailleurs dire que les processus sécuritaire et politique sont deux processus qui doivent cheminer de concert pour se consolider mutuellement. Ensemble, ils devraient permettre de stabiliser le pays et d'acheminer l'aide humanitaire. Sur le plan politique, il y a, me semble t il, une lueur intéressante, c'est la désignation de Mme Catherine Samba Panza, qui me paraît être la personne qui convient pour essayer de mener cette transition. Il faut donc l'aider massivement. Je voudrais faire une petite remarque. J'entends souvent qu'on établit un lien de dépendance entre la mise en œuvre de l'aide promise et la stabilisation sécuritaire. Il faut faire très attention avec cela. Je pense qu'il faut libérer des moyens pour redonner à cet État un semblant d'existence, un semblant institutionnel pour restaurer les grandes fonctions de l'État.

Néanmoins, je reste convaincu qu'elle n'a pas la capacité de mener à bien totalement le travail sécuritaire et qu'il faudra donc, sans doute, envisager la possibilité de placer ces troupes sous la responsabilité des Nations unies.